Elle remet en cause le pacte social et nie la valeur d'égalité entre les individus. Au lieu d'améliorer la protection des citoyens et des citoyennes en Europe, on a plutôt un système qui renforce l'idée d'une hiérarchie de l'oppression. Il est impératif que le Conseil agisse et débloque cette directive en envoyant un message fort déclarant que les discriminations fondées sur la base de l'orientation sexuelle, du handicap, de la religion ou de l'âge, ne seront pas tolérées au sein de l'Union européenne. Il est plus que jamais important, compte tenu de l'intensification des discriminations et de la violence basée sur la haine de l'autre, que l'extrême droite propage, d'introduire une politique de lutte contre les discriminations qui nous protège tous.

L'Union européenne doit être le fer de lance en ce qui concerne le respect de la diversité et de la dignité humaine, qui sont le levain de nos sociétés.